Il faut lutter contre l'instabilité juridique qui mine notre économie européenne.

Je soutiens ce compromis et appelle à voter en faveur de celui ci. En cette fin de mandat, j'en profite pour vous remercier, Madame la Commissaire Connie Hedegaard, pour l'excellent travail réalisé ensemble.